Nie kwestionuję prawa Zjednoczonego Królestwa do wyjścia z Unii Europejskiej, natomiast zwracam uwagę na coś takiego jak odpowiedzialność polityczna za losy Europy. I tą odpowiedzialnością polityczną za losy Europy Komisja Europejska, Parlament i Rada się kierują.

Natomiast ten brak odpowiedzialności jest cechą charakterystyczną dla rządu Wielkiej Brytanii.

I starajcie się, rządzie brytyjski, takie zaufanie u nas wzbudzać, bo bez tego zaufania nie będzie dobrego rozwiązania.